Señor Ministro, señor Comisario, Señorías, quisiera decir que venimos siguiendo de forma constante las informaciones continuas que nos proporciona la Alta Representante sobre la evolución de la situación en estos países y creo que debemos reconocer los esfuerzos que ella está realizando en nombre de la Unión Europea para apoyar las aspiraciones democráticas en Bahréin, Yemen y Siria. Mañana, este Parlamento va a aprobar una resolución apoyada por todos los grupos políticos en este sentido. Sin embargo, señor Presidente, me gustaría dejar planteadas un par de preguntas con el ruego, señor Ministro, de que las traslade usted a la Alta Representante. En primer lugar, desde ciertas instancias de la Unión y, por supuesto, desde este Parlamento, se tiene la sensación de que estamos asistiendo a una regresión en el ámbito de los desarrollos de la Política Europea de Seguridad y de Defensa que nos están retrotrayendo a los tiempos de la cooperación política. Y, evidentemente, no hemos hecho el Tratado de Lisboa para eso.

Es evidente que nosotros tenemos que estar presentes, y es evidente también que el lema de la comunicación de la señora Ashton es muy prudente more for more. Pero la pregunta que quiero dejar planteada y termino, señor Presidente es la de saber si los Estados miembros de la Unión están dispuestos a incrementar los recursos para atender a estas necesidades crecientes que se están planteando en estos países.